riftunarmál vegna fjármálafyrirtækja sem tekin hafa verið til slita hér á landi og að framlengja frest til að höfða riftunarmál vegna gerninga fjármálafyrirtækja frumvarpið er lagt fram í kjölfar ábendinga sem hafa borist ráðuneytinu frá slitastjórn landsbanka íslands h f vegna dóms hæstaréttar íslands í máli númer þrjú hundruð sjötíu og níu tvö þúsund og ellefu sem kveðinn var upp sjöunda júlí síðastliðinn dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að höfða riftunarmál gagnvart erlendum aðilum hérlendis á heimilisvarnarþingi landsbankans án samþykkis viðkomandi aðila af niðurstöðunni má draga þá ályktun að veruleg þörf sé á að tryggja að varnarþing við höfðun riftunarmála vegna fjármálafyrirtækja sem tekin hafa verið til slita með úrskurði íslenskra dómstóla skuli vera hér á landi ljóst er að verulegir hagsmunir eru í húfi fyrir bú fjármálafyrirtækja sem tekin hafa verið til slita hérlendis að lögleidd verði sérstök varnarþingsregla vegna riftunarmála og þannig verði tryggt að mögulegt verði að beita íslenskum lögum við úrlausn riftunarmála þá þykir brýna nauðsyn bera til að riftunarfrestur verði lengdur í þrjátíu mánuði en undirbúningur vegna riftunarmála við slitameðferð fjármálafyrirtækja getur verið gríðarlega umfangsmikill heimildir laga um riftun gerninga hafa það að markmiði að gæta jafnræðis kröfuhafa þannig að einstakir kröfuhafar séu ekki betur settir en aðrir vegna ráðstafana fjármálafyrirtækis áður en slitameðferð hófst í ljósi umfangs þeirra fjármálafyrirtækja sem nú eru í slitameðferð má telja víst að verði frestur til að koma fram málshöfðun til riftunar á gerningum ekki lengdur séu miklar líkur á að markmið um jafnræði kröfuhafa fari forgörðum en nauðsynlegt er að slitastjórnir fái tækifæri til að gæta hagsmuna búa bankanna með sem bestum hætti sem dæmi má nefna að almennur frestur fyrir slitastjórn landsbankans til að höfða riftunarmál mun renna út í lok október en ljóst er að birting stefnu erlendis getur tekið nokkra mánuði þar sem ísland hefur skuldbundið sig til að framfylgja reglum haag samningsins frá fimmtánda nóvember nítján hundruð sextíu og fimm um birtingu erlendis á réttarskjölum og utanréttarskjölum í einkamálum og verslunarmálum til að koma í veg fyrir að sú staða komi upp að frestur fjármálafyrirtækja í slitum til að höfða riftunarmál renni út

með því að framlengja frest til riftunar og tryggja að riftanlegar ráðstafanir verði metnar eftir sömu reglum burtséð frá því hvort um innlenda eða erlenda aðila sé að ræða með því að tryggja að úr ágreiningi verði leyst eftir innlendum reglum yrði samræmi við úrlausn riftunarmála tryggt en tilskipun tuttugu og fjórir frá tvö þúsund og eitt um endurskipulagningu og slit lánastofnana geri ráð fyrir því að endurskipulagning og slit fjármálafyrirtækja skuli fara eftir lögum eins ríkis þá má einnig benda á að um augljóst hagræði væri að ræða fyrir slitastjórnir sem þyrftu ekki að leggja út í umtalsverðan sérfræðikostnað við málshöfðun erlendis auk þess sem

dómaframkvæmd loks yrði aðgengi að dómstólum tryggt og komið í veg fyrir hugsanlega frávísun eða heimvísun málsins innan evrópska efnahagssvæðisins virðulegi forseti að lokinni þessa umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar til umfjöllunar það er æskilegt að hraða meðferð þess ef kostur er enda eins og kom fram í framsöguræðu að hefur á því að málshöfðunarfrestir renni út í lok þessa mánaðar að óbreyttu